forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer áttatíu og sex

þann ellefta desember tvö þúsund og tólf gaf efta dómstóllinn ráðgefandi álit í málinu hob vín e h f gegn átvr megininntak álitsins var að innlend lög og stjórnvaldsfyrirmæli sem fela í sér ósamræmdar reglur í skilningi tilskipunar um samræmingu laga um merkingu kynningu og auglýsingu matvæla beri að tilkynna til eftirlitsstofnunar efta og hinna aðildarríkjanna ef þær eiga að öðlast gildi þessi tilskipun hefur verið tekin upp í e e s samninginn í tilskipuninni er áskilið að form þessarar tilkynningar skuli vera með ákveðnum hætti og að hin ósamræmdu innlendu ákvæði eins og þetta heitir á lagamálinu þau eiga að réttlæta af þeim ástæðum sem greindar eru í átjándu grein tilskipunarinnar til dæmis því að tryggja almannaheilbrigði í kjölfar álits efta dómstólsins tók eftirlitsstofnun efta málið upp við íslensk stjórnvöld og óskaði eftir upplýsingum um það hvernig brugðist yrði við álitinu viðbrögð mín voru þau að í júní síðastliðnum skipaði ég starfshóp sem fékk það verkefni að endurskoða elleftu grein laganna og gera tillögur að breytingum á ákvæðinu starfshópurinn skilaði sínum niðurstöðum í september

samkvæmt núgildandi lögum er átvr heimilt að hafna vörum sem innihalda gildishlaðnar eða ómálefnalegar upplýsingar eða gefa til kynna að áfengi auki líkamlega andlega félagslega eða kynferðislega getu særi blygðunarkennd eða brjóta á annan hátt í bága við almennt velsæmi meðal annars með skírskotun til ofbeldis trúar ólöglegra fíkniefna stjórnmálaskoðana mismununar og refsiverðrar háttsemi

í þessari upptalningu á heimildum átvr til höfnunar felast ýmis matskennd viðmið sem sum hver eiga lítið skylt við almannaheilbrigði þess vegna er í frumvarpinu lagt til að ákvæðið verði byggt um með öðrum hætti en nú er lagt er til að talið verði upp í níu stafliðum við hvaða aðstæður átvr er heimilt að hafna áfengi vegna vörunnar sjálfrar umbúða hennar eða markaðssetningar allar heimildir átvr til höfnunar samkvæmt frumvarpinu byggjast á sjónarmiðum um almannaheilbrigði

öll hvatning til óhóflegrar neyslu er einnig óheimil og einnig er óheimilt að tengja neyslu áfengis aðstæðum sem skapa slysahættu eða hvetja til refsiverðrar háttsemi ef meginbreytingartillaga frumvarpsins er tekin saman felur hún í sér eftirfarandi fyrsta hin matskenndu viðmið um að heimilt sé að hafna vörum sem innihalda eins og það heitir í lagatextanum í dag gildishlaðnar eða ómálefnalegar upplýsingar eru felld brott annars hin matskenndu viðmið um að heimilt sé að hafna vörum sem eins og það heitir í lagatextanum særa blygðunarkennd eða brjóta á annan hátt í bága við almennt velsæmi eru felld brott þessi matskenndu viðmið þriðja felld er brott heimild átvr til að hafna vörum sem hafa skírskotun til trúar stjórnmálaskoðana eða mismununar einnig er lagt til að skýrt verði betur í lögum við hvaða aðstæður átvr er heimilt að hafna áfengi sem telst of líkt annarri vöru ég tel að með frumvarpi þessu séu heimildir átvr til að hafna áfengi gerðar mun skýrari en nú er ég vil að lokum ítreka að verði frumvarpið að lögum ber að tilkynna þær reglur sem í því felast til eftirlitsstofnunar efta á því formi sem áskilið er í tilskipuninni um merkingu kynningu og auglýsingu matvæla

aðlaga þær að umræddri tilskipun að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu